Y hay que combatirlo por todos los medios. Es verdad —se ha dicho en la Cámara, lo ha dicho la señora comisaria que existen aún siete Estados miembros de la Unión Europea que no contemplan el acoso dentro de sus códigos penales. Y hay que cambiar esta situación, porque debemos poner en práctica medidas como formación para los fiscales, formación para los policías, tener una lista no exhaustiva en nuestros ordenamientos jurídicos de lo que significa el acoso.

Por lo tanto, yo creo que hay que hacer dos cosas fundamentalmente. La primera, como se ha dicho, instar a todos los Estados miembros a que ratifiquen el Convenio de Estambul, que establece de una manera muy clara que los Estados miembros deben introducir el acoso en sus códigos penales.